Señor presidente, el problema de las perforaciones turcas en aguas de la zona económica exclusiva de Chipre en alguna medida tiene una similitud con la operación militar turca. Es una actuación unilateral, usando la fuerza y fuera del marco del Derecho internacional, mediante la exhibición de un supuesto derecho que podría debatirse, obviamente. Lo radicalmente inaceptable de la situación es esa actuación unilateral, en la cual barcos de guerra han acosado a barcos europeos que tenían contratos formales para hacer esa explotación.

La peor manera de defender ese derecho. Es extraño que Turquía se asombre de que al final haya habido sanciones.